Poštovani predsjedavajući, sloboda kretanja jedno je od najvećih postignuća Europske unije. Kako bi i hrvatski građani koristili to postignuće, Hrvatska je u protekle dvije godine osigurala punu primjenu schengenske pravne stečevine. Danas, preko šest i pol tisuća hrvatskih policajaca čuva najdužu kopnenu granicu Europske unije. Hrvatsko pristupanje schengenu osigurat će bolju prometnu povezanost, gospodarsku suradnju, ali i zaštitu zajedničkih vanjskih granica. Stoga je to u interesu ne samo Hrvatske, nego i svih ostalih država članica, ali isto tako i Europske unije u cjelini. Zbog toga je ispravno da Europska komisija odluku o tehničkoj spremnosti Hrvatske za pristupanje schengenskom području donese jedino i isključivo temeljem objektivne procjene, odbacujući pritom neargumentirane političke pritiske.